Gospa ministrica, seveda zdaj jaz mislim, da ste se tukaj nekako spretno izmikali na ne tudi odgovoru na tista vprašanja, ki so sledila, zato prosim, da se pač na naslednji seji opravi razprava o vaših odgovorih. Rad bi pa še dodal to. Glejte, tukaj ne gre za izvrševanje sodne veje oblasti. Gre za komuniciranje sodišča z javnostjo. To pa seveda spada v ta širši del, v širši del izvrševanja pravosodne uprave, ki pa je in pa more biti predmet nadzora s strani Ministrstva za pravosodje na podlagi prej navedenih zakonskih odločb. Zdaj, če vam samo če vam samo zakon citiram, petinšestdeseti a člen jasno pravi: Minister, pristojen za za pravosodje, ustanovi Službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč. In pa, če nadaljujem s štiriinsedemdesetim členom istega zakona: V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti. V tem delu je bilo Vrhovno sodišče daleč od vsakršne uspešnosti, zlasti v komuniciranju z javnostjo o tej predmetni odločbi Evropskega sodišča za človekove pravice. Hvala lepa.